gott kvöld góðir landsmenn nýkjörinn formaður framsóknarflokksins flutti hér fyrr í kvöld mikla lofrullu um flokk sinn landsbyggðina og annað það sem íslenskt er þessi formaður framsóknarflokksins skrifaði grein sem birtist árið tvö þúsund og fjögur í borgfirðingabók ársriti sögufélags borgarfjarðar í þessari grein er að finna mjög margar merkilegar yfirlýsingar þar sem segja má að framsóknarúlfurinn kasti af sér sauðagærunni og komi til dyranna eins og hann er klæddur þarna lýsir einn helsti hugmyndafræðingur framsóknarflokksins flokks sem hingað til hefur haldið fram að hann ætti rætur sínar að rekja á landsbyggðinni þarna lýsir hann framtíðarsýn sinni í byggðamálum á íslandi núverandi formaður framsóknar sem gegnir í dag embætti byggðamálaráðherra talar skýrt í þessari grein og segir svo orðrétt íslenska sveita og þorpasamfélagið er úr sögunni í stað þess er hér risið nokkurs konar borgríki samfélag sem ber mjög ólík einkenni og lýtur allt öðrum lögmálum íslendingar standa nú í róttækri samfélagsbreytingu sem sést á breytingum í byggðamálum í búferlaþróun frá landsbyggðinni til suðvesturlands samfélagið hefur breyst frá því að vera keðja sjálfstæðra héraða það er félags atvinnu og þjónustusvæða umhverfis landið og yfir í að verða borgríki með miðju á suðvesturlandi og útstöðvar annars staðar tilvitnun lýkur hér en í framhaldi af þessu spáir formaður framsóknar því að um níutíu prósent landsmanna muni búa í borgríkinu hans um öndverðan næsta áratug og það er ekki annað að sjá á skrifum hans en að hann sé mjög sáttur við þessa þróun góðir landsmenn ég hygg að í þessari litlu grein núverandi formanns framsóknarflokksins kristallist í raun sú stefna sem núverandi ríkisstjórn hefur unnið að leynt og ljóst á allt of löngum valdaferli sínum þessi ríkisstjórn hefur allan tímann unnið með það að leiðarljósi að byggja íslenskt borgríki á suðvesturhorninu flytja íbúa landsbyggðarinnar hreppaflutningum suður með örfáum undantekningum þó eins og á eyjafjarðarsvæðinu og á miðausturlandi restin af landsbyggðinni má éta það sem úti frýs náttúruauðlindir sem stóðu undir uppbyggingu og mannlífi í sjávarbyggðum umhverfis landið hafa verið hirtar af fólkinu og því hefur verið meinaður aðgangur að þeim veikar sjávarbyggðir hafa svo aftur veikt þjónustugreinar og landbúnaðinn og þannig hefur leiðin bara legið niður á við það má nefna þessar byggðir allt í kringum landið

nú síðast hefur ríkisstjórnin svo með aðgerðum sínum skapað gríðarlegt þensluástand í þjóðfélaginu fólkið og einkum og sér í lagi þeir yngri flýr af landsbyggðinni og inn í borgríki framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins þenslan kallar á vinnuafl til að mæta eftirspurninni hafa flóðgáttir erlends vinnuafls verið opnaðar það gerðist hér á alþingi síðastliðið vor með samþykki meirihluta en hörðum mótmælum okkar í frjálslynda flokknum það hefur heldur betur komið á daginn að viðvörunarorð okkar áttu við rök að styðjast erlent vinnuafl hefur flætt inn í landið sem aldrei fyrr á örfáum mánuðum við teljum að við íslendingar séum engan veginn undirbúnir til þess að taka á móti þessum fjölda sem mun bara aukast og aukast og aukast þetta fólk er engir farandverkamenn eins og forsætisráðherra nefndi hér í ræðu sinni

þannig verður það ágætu landsmenn hvernig viljum við að ísland þróist á næstu árum hvert er okkar gildismat ætlum við að halda áfram að láta landsbyggðina drabbast niður og byggja upp borgríkið í staðinn ætlum við að láta tvo hópa búa í þessu landi þá sem eru fæddir hér á landi eru vel menntaðir búa flestir í borgríkinu og svo erlent vinnuafl sem lifir og starfar í borgríkinu og úti í því sem eftir verður af landsbyggðinni ætlum við að halda áfram með stóriðjustefnuna ætlum við að horfa aðgerðalaus upp á árangursleysi fiskveiðistjórnarinnar stjórnkerfis sem í dag rændi grímseyinga helmingi af lífsviðurværi þeirra skyldi nú ekki ríkisstjórnin og kannski sérstaklega þingmenn norðausturkjördæmis sem sitja fyrir ríkisstjórnarflokkanna vera stoltir af þessu kerfi í dag er það ekki skylda okkar sem tökum við þessu landi að byggja það til sjávar og sveita ætlum við að halda einkennum okkar sem sjálfstæð þjóð sem býr í fallegu og hreinu landi eða er borgríkið sem sjálfstæðisflokkur og framsókn hafa reist með ráðum og dáð á valdatíð sinni það sem koma skal kjósendur þurfa meðal annars að taka afstöðu til þessara spurninga að vori